Horvat, izvolite. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, spoštovane kolegice in kolegi. Tako kot je, kolega Felice Žiža že danes povedal v stališču poslanske skupine, bova rebalans proračuna podprla, čeprav v, z njim v celoti nista zadovoljna, ampak, nekako poskušamo pozitivno razmišljati, moramo priznati, da so se določena sredstva na tako imenovanih narodnostnih postavkah nekoliko le povečala. Ampak, kot sem povedal, nisva zadovoljna s samim rebalansom v celoti, nekako pa, se nekako optimistično, da se je ta dialog, ki se je začel in je bilo na to nakazano tudi na Komisiji za narodne skupnosti, da bi se lahko mogoče obe avtohtoni narodni skupnosti v naslednjem letu, lahko računali na kakšna dodatna sredstva, predvsem kar se tiče novih vsebin, ker dejansko sedanji proračun, če smo zelo iskreni, potem dejansko za delovanje na tisti osnovni ravni za naše zavode in institucije zadostuje, vsekakor pa še vrsto let pričakujemo dodatna sredstva za nove vsebine, predvsem za razvoj, teh novih vsebin in predvsem, kar se tiče mladih, da jih lahko z novimi vsebinami, z novo ponudbo, bom tako rekel , zadržujemo v regiji, ki se tej gospodarski zaostalosti še te koliko bolj prazni. Tako bi bilo, v regiji so potrebne tudi določene investicije, predvsem z dodano dodatno vrednostjo, kar se, bom rekel, zaslužka tiče, torej mislim, da je tu, ima država neko vrsto obvezo do celotnega dvojezičnega območja, ker v, preteklosti smo, je bila, bom rekel, naša regija velikokrat obravnavana kot regija s poceni delovno silo in to se še sedaj dogaja, in dokler ne bo ta regija na sploh, ne samo za madžarsko skupnost, ampak za vse pripadnike bolj zanimiva, kar se, prihodnosti tiče, bo verjetno odseljevanje še toliko večje. Delno bi potrebovali dodatna sredstva tudi za obnovo določenih dvojezičnih, vzgojno- izobraževalnih institucij, za ponekod so, bom rekel, te zgradbe precej dotrajane, in če bi verjetno kakšen inšpektor prišel, potem nisem prepričan, da bi vsepovsod dal pozitivno mnenje za njihovo, nadaljnje, bom rekel, delovanje, ker so bile pa, bom rekel, naše želje in za sredstva, še dodatno, ki dejansko niso bila zajeta v rebalansu proračuna, v primerjavi s celotnimi zneski sorazmerno nizka, zato jaz še vedno upam na posluh in dobro voljo tako vlade kakor tudi resornih ministrstev, da se bodo tudi v letu dva devetnajst ta sredstva nekako v okviru tistih rezerv, ki jih, predvidevam, da ima vsako ministrstvo, nekako našla in upam, da bomo naredili, korak naprej. Na koncu bi pa še povedal, da meni je tudi osebno žal, da Urad, za Slovence ni dobilo več sredstev, ker sam tudi menim, da bi tudi rekel kot pripadnik avtohtone madžarske skupnosti v Sloveniji, menim, da bi bilo tudi prav, da se tudi, bom rekel, zamejski Slovenci, tudi kot član komisije bi bila morali, bom bom rekel, dobiti dodatna sredstva kot nekih, bom rekel, simbol in, pokazatelj tega, da je za njihovo delovanje nam res mar. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji bi ...